Am votat pentru acest raport deoarece aspectele legate de mediu și climă ar trebui luate mai mult în considerare în cadrul dezbaterii privind calitatea vieții. Un nivel ridicat de protecție este benefic nu doar pentru mediu, ci și din punct de vedere economic. În acest context, subliniez importanța integrării obiectivelor de mediu în absolut toate politicile Uniunii. Deși cel de al 6 lea Program de acțiune a consolidat legislația, rezultatele sale nu sunt în totalitate satisfăcătoare. Atrag atenția asupra faptului că implementarea acquis ului în domeniul mediului este în continuare insuficientă. Cel de al 7 lea Program de acțiune trebuie să prevadă obiective concrete, care să permită tranziția către un viitor sustenabil.